Hij pleegde een staatsgreep, hij werd enkele jaren daarna vermoord en vervolgens kampte Rome vijftien jaar met een burgeroorlog. De jonge doctor had geen slechtere vergelijking kunnen maken. Door deze aanpak zal de schuldenberg in Europa, die al duizenden miljarden bedraagt, verder groeien. Deze teerling dus niet! Het is tijd voor een studie naar een Europa van twee snelheden. Dan kunnen de zuidelijke landen de euro behouden en kunnen de landen rondom Duitsland de euromark invoeren.